Want de financiële en economische crisis die zeer specifiek ons continent treft, harder dan andere continenten, is een realiteit die meteen alle sprookjes en alle hoera verhalen over ik citeer het organiseren van de meest performante economie van de wereld of het land van melk en honing dat door de euro zou ontstaan,

Iedereen van ons hier kent tientallen of honderden voorbeelden van totaal verspild belastinggeld door de Europese instellingen zelf, nog afgezien van het feit dat Europees geld per definitie altijd minder goed wordt besteed. Dat gaat dan bijvoorbeeld over compleet nutteloze adviesorganen en agentschappen, over beleidsterreinen waar Europa eigenlijk geen meerwaarde biedt, over een subsidiebeleid vol misbruiken, over megabedragen, over dwaze eurofiele propaganda tot en met de gigantische verspillingen in het Europees ontwikkelingshulpbeleid.